Gospodine predsjedavajući, razvoj informacijskih tehnologija i brojnih digitalnih usluga učinio je ljude umreženijima nego ikad prije. Poslovanje je bez interneta danas teško zamisliti, a smo preselili i dobar dio privatnog života od slanja poruka i pohrane obiteljskih fotografija do kupovine odjeće i naručivanja hrane. Proizvodi i usluge lako su dostupni, novi komunikacijski kanali učinili su nas produktivnijima, ali sve to dolazi uz cijenu narušene privatnosti i sigurnosti. Slučaj Cambridge Analytica samo je potvrdio važnost zaštite podataka građana na internetu. No jako je važno izbjeći nepotrebnu histeriju i građane informirati što predstavlja opasnost po njihovu privatnost, a što je benigno. Panično uskraćivanje svih podataka znatno bi usporilo razvoj digitalnih usluga, otežalo poslovanje brojnim tvrtkama i ugrozilo radna mjesta.